Ráda bych možná ve své krátké reflexi zmínila jeden úhel pohledu, o kterém jsme tady nediskutovali, a to je úhel pohledu ze strany spotřebitele, který má nárok na kvalitní služby. Tímto zdravím i návštěvníky na ochozu.

A přemýšlím nad tím, že by bylo dobré, kdyby lidé ve službách byli motivováni i finančně k tomu, abych já jako zákaznice odcházela s pocitem, že si mě tam vážili, a proto mě dobře obsloužili. Takže to je to, o čem se tady, dámy a pánové, dnes bavíme. Já bych chtěla zareagovat tím, že Komise má jako svůj velký cíl růst a zaměstnanost, prosperitu a stabilitu podnikatelského prostředí, jak to tady zaznělo. Zároveň zlepšení podmínek pro podnikání a nezatěžování další byrokratickou zátěží. To jsou všechno cíle a zároveň úskalí, která musíme v Komisi řešit chytrými a dobře zamířenými legislativními návrhy. A to mimo jiné aktivity, které tady nebudu zmiňovat. Každopádně z té dnešní debaty mi vyplynulo, že většinou chápeme větší účast zaměstnanců na firemním řízení a na informacích a na spolurozhodování a zvýšení toho vlastnictví firem jako blahodárné pro byznys. Že to vlastně nevnímáme v prvním plánu jako sociální aspekt a sociální zlepšení života zaměstnanců, ale je to prostě dobré a prokazatelně dobré pro výsledky těch firem.

Ta studie navrhuje některá konkrétní opatření, kterými se já budu řídit při přípravě případného legislativního návrhu, který, jak víte, nemůže přijít v letošním roce, protože není v letošním pracovním plánu. Budeme však zvažovat pro rok 2016 reflexi v návrhu legislativy, která ale, a to vám asi dnes už mohu zaručit, bude spíše představovat dobrovolný nástroj. Já si nemyslím, že můžeme z pozice Evropské unie přijít s něčím, co budeme někomu nařizovat, protože skutečně tady jsou velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy v podnikatelské kultuře, jak to zde zaznělo, ve schopnosti zaměstnanců chápat i investiční počínání firem a v některých státech je potřeba ještě zvýšit jejich informovanost. O tom je také v té studii, kterou jsem měla možnost číst, zajímavá pasáž.

dobrovolnost a spíše doporučení, které bude odkazovat na příklady dobré praxe. Paní Bilbaová Barandicová tady hovořila o tom, že ona to chápe jako doporučení dobrého a úspěšného modelu řízení firem. Já to vnímám velmi podobně i proto, že jsem taky přišla z podnikatelského prostředí, řídila jsem firmu a pracovala jsem taky hodně dlouho v privátní sféře. Myslím si, že při hledání dobrého modelu pro řízení firem vždycky musíme zacházet a směřovat k tomu, aby byla vhodně distribuovaná odpovědnost i rizika. A to jsou všechno věci, kterými se musíme zabývat, pokud chceme nabízet dobrý model k následování, takový, který bude možno využít ve všech členských státech navzdory těm velkým rozdílům.

Nebudu tady citovat z toho, co nám doporučuje studie, ale velmi stručně je to např. založení virtuálního centra online, online nástroje, který by informoval o těchto dobrých modelech, je to zřízení expertní skupiny, je to vlastně vytvoření toho akčního plánu, po kterém jste tady někteří z vás volali. Já v tuto chvíli neříkám, že budeme následovat ta doporučení do puntíku, ale budeme se jimi velmi inspirovat a budeme je velmi vážně zvažovat. Děkuji za nabídku baskického modelu a projektu, velmi ráda se na to podívám. Zároveň děkuji za příspěvky těch z vás, kteří jste volali po zlepšení přeshraničního podnikání. Víte, že máme před sebou přípravu druhé fáze insolvenčního řízení, pravidel pro insolvenční řízení pro přeshraniční podnikání, takže děkuji vám i za tyto inspirace, a o tom, že jste mi dali zajímavé náměty i pro politiku zlepšení podmínek pro spotřebitele, o tom jsem hovořila na začátku.